Lep pozdrav, podpredsednica. Gospod minister in ostali ministri, vsi prisotni! Državni zbor je na predlog Vlade Republike Slovenije po nujnem postopku sprejel zakon o trgu finančnih instrumentov. Eden od sprejetih ukrepov je bil tudi dodatna omejitev notarskih in odvetniških fiduciarnih računov v Republiki Sloveniji, ne da bi bilo karkoli storjenega zvezi s fiduciarnimi računi tujih imetnikov, čeprav je Ministrstvo za finance v javni komunikaciji opozarjalo, da fiduciarni računi ne prestavljajo ustrezne rešitve z vidika učinkovitega iskanja dolžnikovega premoženja in učinkovitosti izvršilnega postopka ter da negativno vplivajo na možnost preverbe premoženja, ki se opravlja v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zasledil sem celo, da so domače subjekte usmerili k uporabi fiduciarnih računov v tujini, kar se mi zdi nepredstavljivo in nesprejemljivo. Sprašujem vas: Ali veste, kolikšna vrednost vrednostnih papirjev slovenskih izdajateljev se nahaja na fiduciarnih računih slovenskih imetnikov in kolikšna vrednost na fiduciarnih računih tujih imetnikov? Ter kaj nameravate storiti ali okreniti, da se vprašanja, ki ste jih sami izpostavili, urejajo ne le za slovenske fiduciarne imetnike, temveč tudi za tuje. posebej pa me zanimam, ali veste, kolikšna je vrednost in kolikšen je delež delnic Nove Ljubljanske banke, delniške družbe, prodan v nedavnem v nedavnem postopku javne objave, ponudbe, je romal na fiduciarne račune tujih posrednikov. Kako boste na podlagi novega zakona zagotovili javnost delniške knjige NLB, delniška družba, tudi glede ekonomskih imetnikov delnic pri tujih fiduciarnih posrednikih, saj je bil eden izmed vaših argumentov za sprejem predlaganih omejitev fiduciarnih računov ravno zagotoviti jasnost delniške knjige. Za vaš odgovor se vam prav lepo zahvaljujem.